Ganz gleich, ob dieser Verfassungsreformvertrag von Lissabon in Kraft tritt oder nicht, wir brauchen einen neuen Grundlagenvertrag. Dieser neue Grundlagenvertrag sollte beinhalten echte Gewaltenteilung, einen wirklich unabhängigen Gerichtshof für Subsidiaritätsfragen, volle Transparenz und Sparsamkeit und vor allem bindende Volksentscheidungen.